Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die hier vorgebrachte Kritik an der Politik der türkischen Regierung teile ich voll und ganz. Allerdings ist auch Kritik an den Kritikern angebracht Allzu oft wurde heute hier die Türkei mit Erdoğan gleichgesetzt. Auch wenn die Propagandabilder und die Meere roter Fahnen in Istanbul, in Ankara, in Berlin und Düsseldorf etwas anderes suggerieren es gibt auch noch die Türkei der Demokraten, es gibt auch noch die Türkei der Aufgeklärten, und es gibt viele Türken, denen die Politik Erdoğans zuwider ist. Statt Erdoğan nur zu kritisieren oder zu hofieren, weil uns die deutsche Flüchtlingspolitik erpressbar gemacht hat, sollten wir denjenigen in der Türkei den Rücken stärken, die sich für eine andere Türkei einsetzen.